Záujem na tom, aby zákonodarcovia mohli získať pravdivý obraz o skutočnosti, vyplýva z potreby správnej legislatívnej reakcie na spoločenskú realitu. Rozsah vyšetrovacích právomocí samozrejme súvisí s politickým významom daného parlamentu a Európsky parlament postupne dozrieva, k čomu významne prispelo prijatie Lisabonskej zmluvy. Vďaka nej sa Európska únia viac zdemokratizovala, keďže sa inštitucionálna rovnováha posunula smerom k Európskemu parlamentu priamo zastupujúcemu občanov Európskej únie.